Madame la Présidente, je voudrais moi aussi remercier les collègues et Mme la commissaire pour ce débat et ces différentes interventions, qui ont vraiment permis de mettre à l'honneur tout le travail de fourmi qui a été réalisé collectivement pendant près de deux ans, avec une volonté commune de mieux faire fonctionner

Je crois que si, pour le Cedefop, ce nouveau règlement n'est pas une révolution en soi, c'est une évolution qui est néanmoins importante et qui permettra de poursuivre le travail qui a été initié pour promouvoir et pour développer la formation professionnelle au niveau européen.

adaptées à l'exercice d'un métier et de rentrer ainsi plus facilement sur le marché de l'emploi. Je crois que la formation professionnelle doit vraiment devenir le premier choix des familles et des Européens. Le Cedefop a donc une mission importante, celle de créer un espace de dialogue et d'échange entre les différents pays et, en particulier, de donner en exemple les pays qui ont les meilleures pratiques.